Frau Präsidentin! Es ist bedauerlich, dass wir uns erneut über eine Verschärfung der Gesetzeslage in Russland unterhalten müssen. Nicht nur NGOs, die finanzielle Unterstützung aus dem Ausland bekommen, werden künftig von diesem Gesetz erfasst, sondern auch Einzelpersonen wie Blogger, die sich diesen zweifelhaften Titel eines ausländischen Agenten anheften müssen. Wer über Menschenrechtsverletzungen berichtet, über Umweltverbrechen, über Korruption, wird als ausländischer Agent denunziert. Ich finde, die russischen Bürger haben Besseres verdient. Wer diese unliebsamen Wahrheiten ausspricht, der ist kein ausländischer Agent, sondern nimmt die wahren Interessen der Bürger gegenüber einer kleinen politischen und wirtschaftlichen Kaste an der Spitze wahr, die nach außen versucht, Stärke und Nationalismus zu propagieren, die sich aber wie keine Dynastie zuvor in der russischen Geschichte bereichert hinter einer potemkinschen Staatsfassade, hinter der alles möglich ist. Da der russische Staat versucht, seine Bürger zu bevormunden wie Untertanen in der Zarenzeit oder wie in der Sowjetunion, sollten wir unsere Solidarität mit den russischen Bürgern